ég hef leyft mér að leggja fram tillögu til þingsályktunar ásamt tveimur öðrum háttvirtum þingmönnum þeim jóhönnu sigurðardóttur og ágústi ólafi ágústssyni þessi tillaga fjallar

lífeyrissjóðsgreiðslur skuli skattlagðar eins og um fjámagnstekjur væri að ræða þar sem ég er nú varamaður á þingi og er að falla á tíma hafa þingforsetar verið svo vinsamlegir að greiða fyrir því að málið komist hér á dagskrá og mér gefist tækifæri til að fylgja því úr hlaði þannig að ég þakka þá tillitssemi og mun eyða ekki of miklum tíma þingsins til að gera grein fyrir þessari tillögu hér í gær fór reyndar fram mikil umræða um kjör eldri borgara við aðra umræðu fjárlagafrumvarpsins og þessi tillaga sem hér liggur fyrir er sömuleiðis um hagsmuni eldri borgara málalok afgreiðslunnar í gær sem sér að bættum kjörum aldraðra voru mér auðvitað mikil vonbrigði og í rauninni sorgleg því að þær kosta ríkissjóð ekki mikil útlát í hlutfalli við veltu ríkissjóðs og í ljósi þess að fjárlög gera ráð fyrir níu milljarða króna afgangi afgreiðslan í gær var leyfi ég mér að fullyrða eins og blaut tuska framan í andlit eldri kynslóðarinnar tillögur minni hlutans sem felldar voru í gær gengu út á að hækka frítekjumark og lagfæra tekjutengingu hækka vasapeninga eldri borgara og svo framvegis og snerust að mestu leyti um það fólk sem þarf að sækja bætur til tryggingastofnunar ríkisins sem jafnvel alla vega fólkið sem ber minnst úr býtum og sumt af því verður að lifa á strípuðum bótum þess heldur var nú þessi niðurstaða dapurleg sem við urðum vitni að hér í gær eða var það í morgun svo að ég leiðrétti það nú sú tillaga sem ég er hér framsögumaður fyrir snýr aftur á móti að þeim hópi eldri borgara sem þiggur greiðslur úr lífeyrissjóðum sínum það sem það hefur greitt af launagreiðslum þar áður samkvæmt lauslegum athugunum kemur í ljós að níutíu prósent fólks sextíu og sjö ára og eldri eða um tuttugu og fimm þúsund manns fá greiðslur úr lífeyrissjóðum að meðaltali eru lífeyrisgreiðslur ekki merkilegt nokk nema um sextíu þúsund krónur á mánuði en auðvitað er margt af þess fólki með aðrar tekjur ýmist þá atvinnutekjur eða fjármagnstekjur samtals voru tekjur að meðaltali hjá sextíu og sjö ára gömlu fólki og eldra ef miðað er við árið tvö þúsund og fjögur hundrað fimmtíu og fjögur þúsund krónur dreifingin var sú að helmingur lífeyrisþega var með heildartekjur hundrað og fjórtán til hundrað fjörutíu þúsund krónur á mánuði og fjörutíu prósent með tekjur á bilinu hundrað fjörutíu til tvö hundruð tuttugu þúsund krónur á mánuði um átta prósent voru með minna en hundrað þúsund krónur

útreikningum hagstofunnar er neysluþörf hvers einstaklings á þessum aldri um það bil tvö hundruð þúsund krónur eftir skatt

voru tvö hundruð áttatíu og fimm þúsund fimm hundruð krónur á árinu tvö þúsund og fjögur en hvort sem tekjur þínar eru hundrað fimmtíu þúsund eða tvö hundruð áttatíu þúsund og hvort heldur sem þú aflar þeirra með vinnuframlagi eða færð þær úr lífeyrissjóði þá greiðir viðkomandi

fjármagnsskattur sem eins og allir vita er lagður á vexti og arð og nemur tíu prósent með

og nýtur ávöxtunar af þeim sparnaði og ávöxtunin eru tekjur sem bera tíu prósent skatt svo er hins vegar hinn almenni launamaður sem greiðir iðgjöld sín í lífeyrissjóðinn og fær lífeyri þegar hann nær aldri en hann greiðir almennan tekjuskatt þrjátíu og sjö eð þrjátíu og átta prósent þetta þarf varla að útskýra og þetta þekkja allir en í þessu felst mikið óréttlæti og mismunun sparnaður er alltaf sparnaður i eðli sínu og þar á fólk að sitja við sama borð þegar kemur að skattbyrði að skattútlátum vegna þessa sama sparnaðar út á það gengur sem sagt þessi tillaga til þingsályktunar að jafna þennan rétt lífeyrissjóðakerfinu var á sínum tíma hér á landi komið á á sjötta og sjöunda áratugnum á síðustu öld upphaflega var það kerfi hugsað sem viðbót við almannatryggingakerfið en hefur með tíð og tíma breyst í hálfgert ölmusukerfi með öllum sínum annmörkum og fólk verður í æ ríkari mæli að treysta á lífeyrissjóðinn sem það hefur greitt í og á aðild að það er þó engan veginn allt fast í hendi í þeim efnum og alkunna er að margir lífeyrissjóðir hafa ávaxtað sitt pund með misjöfnum árangri og aðilar sjóðsins og launagreiðendur hafa sumir hverjir farið illa út úr sparnaði sínum í lífeyrissjóði lífeyrisgreiðslur eru auðvitað hugsaðar til að fólk geti séð séð farborða og þær dekki lágmarksframfærslu en það er þó langur vegur frá því að svo sé þar tala tölurnar sem ég nefndi áðan sínu máli nær helmingur lífeyris bera fær hundrað og fjórtán til hundrað fjörutíu þúsund krónur á mánuði eins og ég gat um áðan úr sínum lífeyrissjóði og síðan er þessi hungurlús skattlögð af fullum þunga það má heldur ekki gleyma því að lífeyrisgreiðslur eru lögbundnar hvort sem mönnum líkar það betur eða verr launafólki er ekki boðið upp á neitt val þetta er lögþvingaður sparnaður og sparnaðurinn er háður ávöxtun og vöxtum og þar er aldrei á vísan að róa í þeim efnum allt eru þetta að mínu mati röksemdir fyrir þýðingu og gildi þeirrar tillögu sem hér er flutt að skattar af sparnaði í einu eða öðru formi eigi að búa við og lúta sömu grundvallarreglunum sparifjáreigendur eiga ekki að greiða skatt af slíkum tekjum eftir því hvernig til sparnaðarins er stofnað og ég held að það sé heila málið virðulegi forseti þessi þingsályktunartillaga felur í sér

sem sparnað og ekki tekjur í almennum skilningi tekjuskattslaganna með því að stíga það skref að samþykkja þetta frumvarp er komið til móts við langstærsta og fjölmennasta hóp eldri borgara og þetta yrði hin raunverulega kjarabót sem sá hópur gæti fengið og kæmi honum best þetta er árangursríkasta skrefið sem við geta stigið til móts við þann hóp landsmanna sem hefur lagt grundvöllinn að ríkidæmi okkar áætlað er að útlát ríkissjóðs nemi um þremur milljörðum ef þessar tillögur ná fram að ganga ég vek í því sambandi athygli á því að hér er verið að tala um breytingu sem tekur gildi á þarnæsta

nú eru hér til afgreiðslu mestur hluti þeir skattalækkunar sem yrði lenti á sveitarfélögunum og við flutningsmenn tillögunnar leggjum áherslu á að það verði lagað samtímis þessari lagabreytingu enn fremur þarf sömuleiðis að skoða bætur frá hinu opinbera eins og um er fjallað í tillögunni sjálfri það er að bætur almannatrygginga njóti sömu breytinga í skattlagningu þegar þar að kemur þetta hangir hvort sem er allt á sömu spýtunni enda þótt það sé ekki gerð beinlínis tillaga um það að sinni en lagt til að það mál verði skoðað það er auðvitað eðlilegt að hæstvirtur fjármálaráðherra verði falin verkstjórn í þessu máli því sjálfsagt þarf að skoða fleiri en eina grein í skattalögunum og málið getur verið að einhverju leyti flókið viðureignar sem sérfræðingar ættu þó að geta leyst úr það er hins vegar skoðun okkar flutningsmannanna og vilji að alþingi lýsi yfir stuðningi við þessa tillögu og við þessa kjarabót og rétti þannig eldri borgurum höndina þeim til sjálfsbjargar

á þingi en ég held að það fari ekki milli mála að sú afgreiðsla var skilaboð í tvær áttir annars vegar að ríkisstjórnarliðið hefur engan skilning á högum þess fólks sem hér er um að ræða það telur mikilvægara að skila níu milljarða króna afgangi á fjárlögum frekar en að hækka frítekjumark eldra fólkinu til handa þetta eru skilaboðin frá ríkisstjórnarliðinu á hinn bóginn eru skilaboðin frá að minnsta kosti okkur í samfylkingunni þau að þetta mál sem hér er flutt og þær tillögur sem lagðar voru fram í morgun við afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins hafi algjöran forgang málefni eldri borgaranna munu sitja í fyrirrúmi ef og þegar samfylkingin kemst til áhrifa um það verður væntanlega kosið á komandi vori og þá vona ég að þar muni ríkisstjórnin mæta sínu waterloo ég legg svo til að lokum virðulegi forseti að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu